hér tillögu til þingsályktunar um aukna þjónustu við ungbarnafjölskyldur á þingskjali sjötíu og þrjú en þessar tillögu flyt ég ásamt háttvirtum þingmanni ástu r jóhannesdóttur guðrúnu ögmundsdóttur og valdimari l friðrikssyni ég held að það sé alveg ljóst virðulegi forseti að brýnasta hagsmunamál ungbarnafjölskyldna að ríki og sveitarfélög vinni að frekari framþróun og uppbyggingu dagvistarúrræða á vegum sveitarfélaga annars vegar og lengra fæðingarorlofs hins vegar út á það gengur þessi tillaga en tillögugreinin sjálf orðist svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra í samráði við samband íslenskra sveitarfélaga að láta kanna hvernig auka megi þjónustu við ungbarnafjölskyldur frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til barn kemst á leikskóla sérstaklega verði kannaður kostnaður við að lengja fæðingarorlof í áföngum um sex mánuði og að börn komist á leikskóla við fimmtán mánaða aldur skýrsla með kostnaðaráætlun og tillögur um framkvæmd verkefnis verði lögð fyrir alþingi á haustþingi tvö þúsund og sjö það er skoðun okkar flutningsmanna að það sé afar mikilvægt að ríki og sveitarfélög sameiginlega taki upp samvinnu um markmið og leiðir til þess að náð verði heildarsýn á samfellu í þjónustu við ungbarnafjölskyldur þar sem stefnt verði að því í áföngum að brúa það bil sem myndast hefur frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til börn komast í skóla staðan er sú hæstvirtur forseti að margir foreldrar hafa lent í miklum vandræðum með að brúa bilið fyrir dagvistun barna sinna þegar farið er aftur á vinnumarkað að loknu fæðingarorlofi en fæðingarorlof er nú samtals níu mánuðir hjá hjónum og sambýlisfólki en sex mánuðir hjá einstæðu foreldri í stærstu sveitarfélögunum er algengast að börn fái pláss á leikskóla átján mánaða gömul þannig að þarna þarf að brúa níu mánaða bil hjá hjónum og sambýlisfólki og tólf mánaða bil hjá einstæðum foreldrum það er alveg ljóst að þjónusta dagmæðra við þennan aldurshóp og niðurgreiðsla sveitarfélaga á greiðslum foreldra til dagmæðra hefur vissulega veitt foreldrum ómetanlega aðstoð engu að síður er það mat flutningsmanna að huga þurfi að framtíðarskipulagi þessara mála sem felast ætti í samvinnu ríkis og sveitarfélaga til að koma til móts við þarfir ungbarnafjölskyldna á þessu tímabili sem ég nefndi það tekur til þess að ríkið skoði í sínum ranni að lengja fæðingarorlof í áföngum um sex mánuði þannig að það verði fimmtán mánuðir og í öðru lagi að börn komist fyrr á leikskólann ekki við átján mánaða aldur heldur við fimmtán mánaða aldur það er þegar fæðingarorlofi

tekið undir það að með fæðingarorlofslögunum var stigið stórt skref í málefnum fjölskyldunnar til að auka jafnrétti milli kynjanna og til þess að styðja við bakið á barnafjölskyldum jafn vel þótt heimilt sé að veita launalaust leyfi ef foreldrar kjósa að vera lengur með nýfæddu barni sínu eins og fæðingarorlofslög leyfa þá hafa fæstir foreldrar efni á að hverfa af vinnumarkaði strax þegar fæðingarorlofi lýkur í lögunum er ekki gert ráð fyrir að foreldraorlofi fylgi réttur til greiðslu launa úr fæðingarorlofssjóði eftir að fæðingarorlofi lýkur né að gert sé ráð fyrir að starfsmaður haldi launum meðan á foreldraorlofi stendur mér er ekki kunnugt um að það hafi verið skoðað kerfisbundið hvernig þessi heimild hefur verið nýtt en margt bendir til þess að tiltölulega fáir hafi nýtt þessa heimild mig langar virðulegi forseti að fara nokkrum orðum um fæðingarorlofslögin eins góð þau voru í upphafi þegar þau voru sett þá er staðreyndin sú að ríkisstjórnarflokkarnir hafa farið út í lagabreytingar á fæðingarorlofslögunum sem öll hafa verið skref aftur á bak í þeirri framsýni sem var þó í þessari löggjöf það eru margir foreldrar sem hafa lent í því að fara í þær gildrur sem eru í lagaákvæðinu í fæðingarorlofslögum það er staðreynd að fæðingarorlof er ekki núna áttatíu prósent af launum eins og kveðið er á um í lögunum heldur vegna þess að viðmiðunartímabilinu var breytt af hálfu ríkisstjórnarinnar þannig að í stað þess að miða við tólf síðustu mánuði fyrir töku fæðingarorlofs þá er talað um að mig minnir að það sé tveggja ára tímabil sem á að leggja til grundvallar fæðingarorlofi þetta hefur auðvitað orðið til þess virðulegi forseti að fæðingarorlofsgreiðslurnar eru komnar niður í sjötíu og tvö til sjötíu og fjögur prósent af launum en eru ekki áttatíu prósent af launum þetta höfum við farið yfir hér í þinginu þetta bentum við þingmenn samfylkingarinnar og stjórnarandstöðunnar á þegar ríkisstjórnin knúði í gegn þessa breytingu til þess að spara peninga sem færu í fæðingarorlof

að karlar munu í minna mæli en áður taka fæðingarorlof það munu frekar verða karlarnir þá ef þetta verður raunin að með þessu

sem tekur við að loknum kosningum að breyta þessu fyrirkomulagi í fæðingarorlofslögunum það eru að koma í ljós fleiri gallar á þessum fæðingarorlofslögum eins og nýlegur dómur

kvað á um en það var kvartað til hans að til grundvallar að fá greiðslur úr sjóðnum þá verði foreldrar að sýna fram á tveggja ára tekjur það var kvartað til umboðsmanns yfir því að í framkvæmd væru lögin þannig ef um væri að ræða að stutt bil væri á milli fæðingu barna í sömu fjölskyldu að þá væru greiðslur úr fæðingarorlofi lagðar til grundvallar þannig að vegna síðari barns tækju greiðslur einungis mið af áttatíu prósent af prósentum af fæðingarorlofi úr fæðingarorlofssjóðnum þetta er auðvitað alveg fráleitt virðulegi forseti að þetta skuli

og er sennilega úrskurðarnefnd fæðingar og foreldraorlofs þá að skoða málið en þetta er auðvitað eitt af því sem verður að breyta og til dæmis svona lagfæring verður virðulegi forseti að mínu viti að fara í gegn áður en þingið fer heim nú í vor fleiri gallar hafa komið fram á þessum fæðingarorlofslögum eins og það að umönnunarbætur samrýmdust ekki fæðingarorlofslögum eftir að sú sem hér stendur og fleiri hafa hamrað á því aftur og aftur hér úr þessum ræðustól að þetta væri óréttlæti þetta væru samrýmanlegar greiðslur vegna þess að umönnunargreiðslur væru allt öðruvísi hugsaðar heldur en fæðingarorlofsgreiðslur þá fékkst loks

óréttlátt og þetta hefur nú verið leiðrétt og var leiðrétt á þessu þingi fleira má nefna í sambandi við fæðingarorlofslögin sem þarf að skoða það er til dæmis mjög mikið óréttlæti í því að orlofsréttur fólks sem tekur fæðingarorlof að það skerðist þann tíma sem fólk er í fæðingarorlofi þá fær það ekki greitt orlof annað er uppi á teningnum hjá opinberum starfsmönnum sem fá orlof greitt og það er algjörlega óskert þrátt fyrir töku á fæðingarorlofi þetta höfum við margbent á hér úr þessum ræðustóli en það hefur ekki náð fram að ganga ég held að það sé ástæða til þess að halda þessu til haga þegar við erum að ræða hér hugmynd sem hér er sett fram í tillögu til þingsályktunar um að það verði farið að huga að því að lengja fæðingarorlof í fimmtán mánuði ég vil svo í lokin virðulegi forseti áður en ég lýk máli mínu benda á það sem við ræddum raunverulega fyrr á þessu þingi þegar við vorum að fjalla um breytingu á lögum um tekju og eignarskatt þar sem lagt var til af hálfu ríkisstjórnarinnar að heimgreiðslur svokallaðar væru skattfrjálsar en með heimgreiðslum er verið að greiða fólki sem kýs að vera heima jafn vel þó

og nokkur sveitarfélög hafa tekið upp um er að ræða mjög lágar greiðslur eða um þrjátíu þúsund krónur á mánuði og svona lágar greiðslur eru auðvitað ekkert til þess fallnar að foreldrar hvort sem það eru konur eða karlar geti verið lengur heima með sínum börnum við bentum á það að hér væri um að ræða stefnubreytingu á sviði jafnréttismála og þetta gæti leitt til þess að allri framþróun á fæðingarorlofslöggjöfinni mundi seinka það er ástæða til þess að halda því til haga hér að það er ástæða til þess að hafa af þessu verulegar áhyggjur virðulegi forseti mikilvægt er að bæði ríki og sveitarfélög fari sameiginlega yfir þá kosti sem eru fyrir hendi í málinu og meti þá kostnaðaráhrif þessara tillagna og kannski fleiri sem upp á borðið kæmu um það hvernig auka megi þjónustu við ungbarnafjölskyldur og brúa þetta bil frá því að fæðingarorlofi lýkur og leikskólavist tekur við hér er bent á tvær leiðir og síðan gætu auðvitað fleiri leiðir komið til greina eins og að styrkja og efla dagmæðrakerfið ég vil ítreka eins og ég sagði hér áður að auk þess sem brýnt er að huga að lengra fæðingarorlofi þá verður að skoða þá annmarka sem upp hafa komið á núverandi fæðingarorlofslögum og við höfum reyndar flutt um það sérstakt þingmál við þingmenn samfylkingarinnar en sumir af þessum annmörkum og göllum sem hafa komið fram á fæðingarorlofslöggjöfinni þola enga bið og verður að leiðrétta á þessu þingi eins og það lögbrot sem umboðsmaður alþingi hefur bent á þegar stutt er á milli barneigna þá séu fæðingarorlofsgreiðslur sem eru ekki nema áttatíu prósent og reyndar einungis sjötíu og tvö til sjötíu og fjögur prósent eins og ég ræddi um hér áðan af tekjum lagðar til grundvallar það er auðvitað ófært virðulegi forseti og ég hvet til þess að það verði leiðrétt og breytt áður en þing fer heim en ég vona að þessi tillaga fái góða umfjöllun í þeirri nefnd sem fær hana til meðferðar ég tel rétt að vísa þessari tillögu til félagsmálanefndar og leyfi mér að gera það hér með virðulegi forseti að vísa henni til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar